Spoštovani predsednik, hvala za dano besedo. Spoštovani državni sekretar! Pred nami je zakon o spremembah in pa dopolnitvah zakona o zavarovalništvu. Glavni cilj tega zakona je implementacija evropske direktive v slovenski pravni red. V Slovenski demokratski stranki opozarjamo ministrstvo za finance, da je pri naslednjih implementacijah direktiv Evropske unije bolj dosledno. Dejstvo je, da tudi pri tej spremembi in pa dopolnitvi zakona o zavarovalništvu se zamuja, zakon bi moral biti sprejet najkasneje do prvega sedmega dva tisoč osemnajst in pa začel veljati prvi deseti dva tisoč osemnajst. Glede na to, da gre za prenos direktive EU-ja, ki je pomembna pri nadaljnjem razvoju zavarovalniškega trga in pa predvsem pri zaščiti potrošnika, v Slovenski demokratski stranki predlogu in pa spremembi zakona o zavarovalništvu ne bomo nasprotovali.